Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i poparłabym każde działanie, jakie rzeczywiście ograniczałoby stosowanie plastików. Działanie takie powinno obejmować nie tylko pojemniki na żywność czy butelki, ale przede wszystkim mikrocząstki plastiku dodawane do kosmetyków, środków czyszczących, żywności a nawet leków. Strategia wiąże się z wydatkami, jednak oszczędności dla konsumentów szacowane są na miliardy euro, nie licząc bezcennych skutków dla ochrony zdrowia. Równolegle ze strategią na rzecz tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym bardzo ważna jest eliminacja mikrocząstek plastiku.

Prawie regułą już stały się nowe regulacje wprowadzane wskutek poprzednich niszczących środowisko, powstałych czasem bez wyobraźni, nie wspominając o sumieniu które spowodowały ogromne straty zdrowotne u ludzi i zwierząt.